Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych odpověděl na položenou otázku. Chtěl bych zdůraznit, že v České republice, co se týče ratifikace Lisabonské smlouvy, dvoukomorový Parlament složený z Poslanecké sněmovny a Senátu na této Smlouvě velmi intenzivně pracuje s tím, že

Tady chci zdůraznit, že podle českého ústavního přádku je k vyslovení souhlasu s touto Smlouvou nezbytná ústavní většina. Senát Parlamentu České republiky bude s největší pravděpodobností hlasovat o této Smlouvě 6. května s tím, že Senát svůj souhlas vázal na zpracování příslušného návrhu zákona, kterým se podmiňuje přesun pravomocí z úrovně, tedy rozhodování kvalifikovanou většinou,

Příslušný zákon byl již vypracován a schválen, takže očekáváme, že